virðulegi forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um öflun grunngagna um náttúru landsins og gerð náttúrufarskorta flutningsmenn ásamt þeirri er hér stendur eru þingmenn samfylkingarinnar margrét frímannsdóttir össur skarphéðinsson þórunn

alþingi ályktar að fela umhverfisráðherra að láta skrá náttúru landsins flokka hana og kortleggja á samræmdan hátt og með hliðsjón af þeirri aðferðafræði sem þróuð hefur verið á vegum

tvö hundruð fimmtíu þúsund af öllu landinu verði lokið á næstu fjórum árum og í mælikvarðanum ein fimmtíu þúsund á næstu tíu árum jafnframt verði kröfur sem gerðar eru til náttúrufarsgagna við gerð skipulagsáætlana og við mat á umhverfisáhrifum framkvæmda tilgreindar á skýran hátt það er lágmarksgögn og lágmarksgæði gagna og ákveðið úr hvaða náttúrufarsgögnum skuli vinna á kostnað ríkisins og hvaða aðgangur skuli vera að upplýsingunum miða skal við að þessum þætti málsins verði lokið og viðkomandi reglugerðum breytt í samræmi við niðurstöður fyrir árslok umhverfismála mikið og þjóðir heims hafa lagt áherslu á að endurskoða löggjöf á þessu sviði og þróa nothæfar aðferðir til að skrá flokka meta og vakta náttúruna og skapa þannig grunn fyrir skynsamlega landnotkun sjálfbæra nýtingu auðlinda og verndun lífríkis þessum aðferðum hafa önnur norræn ríki evrópusambandsríki og mörg önnur ríki sem aðild eiga að bernarsamningnum um verndun villtra plantna og dýra og lífsvæða í evrópu beitt með góðum árangri á undanförnum árum grunneiningin í þessu kerfi er hugtakið vistgerð en hver vistgerð lýsir svæðum með tilliti til ýmissa sameiginlegra þátta lífrænna og ólífrænna svo sem ríkjandi plöntutegunda smádýra fugla og jarðvegsgerðar skilgreindum verndarviðmiðum er beitt til að meta verndargildi hinna ýmsu vistgerða íslendingar hafa verið samstiga öðrum þjóðum í að setja lög og reglur er varða umhverfisvernd og skynsamlega nýtingu náttúrunnar og búa nú við svipaðan lagaramma á þessu sviði og önnur evrópu og o e c d ríki íslendingar eru hins vegar eftirbátar margra þessara ríkja er kemur að grunngögnum sem nauðsynleg eru til að fyrrgreind umhverfislöggjöf nái markmiðum sínum íslendingar eru ekki búnir að skrá flokka og meta náttúru landsins í sama mæli og hinar þjóðirnar þá er mikið af þeim gögnum sem safnað hefur verið ekki aðgengilegt til dæmis í stafrænu formi

alþjóðasamningum ein af afleiðingum þessa gagnaskorts er að mat á umhverfisáhrifum framkvæmda er yfirleitt mun dýrara hér á landi en í grannríkjum okkar munurinn felst fyrst og fremst í því að hér á landi geta framkvæmdaraðilar ekki gengið að góðum gögnum um náttúrufar á viðkomandi svæði þeir þurfa sjálfir að afla þessara gagna og oft með dýrum grunnrannsóknum í til dæmis svíþjóð og finnlandi hefur áhersla verið lögð á að skapa góðan grunn og þar nægir framkvæmdaraðila í mörgum tilfellum að gefa upp staðsetningu fyrirhugaðrar framkvæmdar og getur hann þá fengið án frekari vettvangsathugana upplýsingar um náttúrufar svæðisins og verndargildi þess sami gagnaskortur háir gerð skipulagsáætlana hér á landi en þess má geta að nú er allt landið skipulagsskylt mörg sveitarfélög þurfa sjálf að kosta dýrar rannsóknir til að afla nauðsynlegra grunngagna um náttúrufar landsáætlanir sem gert er ráð fyrir í náttúruverndar og skipulagslögum og svo rammaáætlun

það má því segja að grunnur skynsamlegrar landnotkunar og sjálfbærrar nýtingar náttúrunnar sé mjög ótraustur önnur afleiðing þessa gagnaskorts er að hvorki löggjafarvaldið né framkvæmdavaldið hefur sett skýrar línur er varðar kröfur um lágmarksgögn og lágmarksgæði gagna sem leggja ætti til grundvallar við gerð skipulagsáætlana eða við mat á umhverfisáhrifum framkvæmda afleiðing þessa er meðal annars að kröfur eru misjafnar óljósar og skapa skilyrði fyrir ágreining um ákvarðanir til dæmis úrskurði skipulagsstofnunar og umhverfisráðherra meðan kröfur um gögn er varða náttúrufarsþætti og gæði þeirra hafa ekki verið skilgreindar verður mat á verndargildi náttúrufyrirbæra og verðmæti þeirra háð tilviljun og geðþótta sem aftur leiðir til þess að pólitískar ákvarðanir verða ráðandi óeining virðist vera meiri hér á landi en í grannríkjum okkar varðandi úrskurði um mat á umhverfisáhrifum og kærur eru hlutfallslega miklu fleiri sem skýrist að hluta af þessari óvissu í þessari þingsályktunartillögu er lagt til að bætt verði úr þessum mikla skorti á grunngögnum og sömu vinnubrögðum verði beitt og þeim sem grannþjóðirnar nota með góðum árangri í þingsályktunartillögunni er jafnframt lagt til að kröfur um lágmarksgögn og lágmarksgæði gagna sem notuð eru við gerð

með náttúrufarskortum er átt við mismunandi þekjur af upplýsingum sem sýna til dæmis vistgerðir sem endurspegla gróðurfar dýralíf og jarðvegsgerð búsvæði tegundanna sem þarfnast sérstakrar verndar og sérstæðar jarðmyndanir og náttúruvætti og svo þekjur sem sýna staðsetningu mikilvægra svæða fyrir spendýr svo sem selalátur og burðarsvæði hreindýra og mikilvæg fuglasvæði á borð við fuglabjörg og önnur mikilvæg varplönd viðkomustaði fartegunda og vetrarstöðvar sem hafa alþjóðlega þýðingu fyrir fuglastofna gert er ráð fyrir að nýta fjarkönnun og ýmis leidd gögn til að vinna tiltölulega hratt yfirlitskort af öllu íslandi er taki til framangreindra náttúrufarsþátta eins og rannsóknastofnun landbúnaðarins hefur gert í tengslum við rofkort af landinu og verkefnið nytjaland þess má geta að gervihnattamyndir verða sífellt fullkomnari og góð upplausn þeirra gerir mönnum til dæmis kleift að greina með viðunandi nákvæmni helstu gróðurlendi eins og áður segir skal stefnt að því að ljúka þessari gróðurkortlagningu með mælikvarðanum eitt tvö hundruð fimmtíu þúsund á næstu þrjú til fjórum árum samvinnu náttúrufræðistofnunar íslands landbúnaðarháskólans og landmælinga íslands samhliða verði hrint af stað nákvæmari kortlagningu sem felist að stórum hluta á sannprófun á fyrirliggjandi gögnum og samræmingu þeirra miklu upplýsinga sem þegar liggja fyrir á víð og dreif hjá mörgum vísindastofnunum stefnt skal að því ljúka þessari ítarlegu kortlagningu landsins í mælikvarðanum ein fimmtíu þúsund á næstu tíu árum einnig er brýnt að skýra hvaða stefnu ríkisvaldið hefur í gagnamálum skilgreina hvaða og hvers konar gögn hið opinbera á að láta í té um náttúru landsins og hver aðgangur að þeim eigi að vera virðulegi forseti ég vil ljúka máli mínu á

að undanförnu áréttað þörf fyrir fjárframlög til gerðar grunnkorta af þessu tagi í áliti umhverfisnefndar til fjárlaganefndar í fyrra og árið á undan og ég vænti þess fastlega að umhverfisnefnd nái samstöðu um að minna á þessu brýnu verkefni í áliti sínu til fjárlaganefndar